erau între parteneri de naționalitate diferită.

Articolul 81 din Tratat prevede recunoașterea reciprocă între statele membre ale deciziilor judiciare și extra judiciare, precum și executarea acestora. De asemenea, se prevede compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre în materie de conflict de legi și de competență.